Szanowny Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy,

Cieszymy się ogromnie, że dzisiaj wspiera Pan prezydencję węgierską i dzisiaj także tworzy Pan przyjazny dla Parlamentu Europejskiego klimat w Europie, bo Pan wie, jak ważna jest to Izba, jak ważna dla mieszkańców naszego kraju, dla decyzji, które są podejmowane w Unii Europejskiej.

Mamy dobrą wolę, a także możliwości, żeby stopniowo rozwiązać ten problem.

Jest również ważne, że otwieramy się na państwa bałkańskie. Pamiętamy doskonale, Panie Prezydencie, że w czasie, kiedy Pan z nami działał, przez 6 lat, bardzo wielką wagę przywiązywał Pan do rozszerzenia Unii na Bałkany Zachodnie.

Kraje muszą się wstępnie przygotować, ale potem ich uczestnictwo w Unii Europejskiej pomoże także nam w rozwiązywaniu wielu problemów. Dziękujemy Panu także za tę aktywność! Kiedyś, wiele lat temu, może moje koleżanki i koledzy pamiętają o tym, zdobywał Pan złote medale olimpijskie. Potem oddał się Pan całym swoim sercem działalności w ruchu olimpijskim, a teraz, jako mąż stanu, reprezentuje Pan swój kraj, a także Unię Europejską, poza granicami Unii i w Europie. Dziękujemy Panu za to!